Voorzitter, mijn partij, de Partij voor de Vrijheid, is altijd glashelder geweest.

Mijn partij is de partij van de duidelijkheid.

Vooral in tijden waarin wij te maken hebben met rampzalige massa immigratie van niet westerse allochtonen dienen wij er geen eufemistische doekjes voor het bloeden om te winden. Voorzitter, als het aan Europa ligt gaan wij alle grenzen wagenwijd opengooien en wordt Europa een walhalla voor gelukszoekers en profiteurs, als het dat al niet is.

Voorzitter, kan de commissaris uitleggen waarom Europa altijd de gebeten hond moet zijn. Waarom komen al die bootjes ónze kant op? De enige en juiste oplossing is opvang in de regio. Laat de Afrikaanse Unie, de Arabische Liga of die verschrikkelijke Organisatie van de Islamitische Conferentie dit maar oplossen.